A doua cale este, la nivelul acestui Parlament, cred, în genere, de departe cea preferabilă, în primul rând pentru că într o lume globalizată este singura cale prin care putem juca un rol însemnat. Bugetul de apărare al Chinei, despre care vorbea și doamna Gomes mai devreme, a crescut în ultimii 10 ani cu aproape

Intervenția în Libia ne a arătat în mod clar de ce trebuie să facem acest lucru. Pe lângă implicarea noastră în NATO, a venit, cred, momentul pentru a construi o adevărată capacitate europeană de apărare.

1. crearea unui semestru european al revizuirilor în domeniul securității și al apărării

Închei felicitându l pe colegul Lisek pentru excelenta muncă pe care a făcut o.